Hvala lepa. Bom zelo kratek. Moram pa priznati, da z veseljem me je spodbudil še k parim stavkom kolega Černač. tudi sam se pridružujem k tej njegovi ugotovitvi , da s tem poroštvenim zakonom dobesedno dajemo poroštvo tudi za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev in hvala lepa ministrica, ki ste odgovorila, vendar sem sam na stališču, da kar se tiče tovrstnih zadev trdno zagovarjam, da bi tudi finančni minister mogel imeti interes , da je razvoj kapitalskega trga v Republiki Sloveniji tudi prisoten. In državni vrednostni papirji so tisti in tudi ključni segmenti za ta razvoj. Toliko v tem, ki je tudi sam komentiral. kar se tiče, ker še vedno moja razprava je vezana na tretji člen, predlagatelja, se pravi amandmaja. Glede na to, da je smiselni bil predlog iz nič celih pet na nič celih dva, pri izdaji vrednostnih papirjev pa na nič celih štiri, menim, da sta obe upravi, tako dva TDK kot tudi Dars, da se zavedata, v katerem interesu vodita, sprejemata poslovne odločitve in tudi vse aktivnosti. Se pravi, v interesu družbe. To razmišljanje me napotuje, da se bo najverjetneje, če bo odgovorno vodenje se približalo pri konkretnih tovrstnih poslih na ta strošek, ki je bil dan predlog v amandmaju. Zakaj tako razmišljam? Kajti v drugem odstavku enajstega člena tega poroštvenega zakona pa tudi zelo jasno je zapisano. Nadzor izvaja nad namensko porabo sredstev, s katero se daje poroštvo s tem zakonom Ministrstvo pristojno za infrastrukturo. In to je ministrica in verjamem, da se bo to zgodilo prav gotovo in bo za vrat dobesedno dihal pa tudi Odbor ali Komisija za nadzor javnih financ. Hvala lepa.